Gospodine predsjedniče, ocijenjujem pozitivnim ovaj prijedlog, a ne samo pozitivnim. nego smatram da je danas donesena jedna povijesna odluka ovog Europskog parlamenta, jer doprinosi jačanju integracije unutarnjeg tržišta za bankarske usluge. A ona je nužna za promicanje gospodarskoga oporavka u Uniji. Financijska i gospodarska kriza pokazala je da je funkcioniranje unutarnjeg tržišta na tom području bilo ugroženo i da je rastao rizik od financijske fragmentacije. Međubankovna tržišta postala su slabije likvidna, a prekogranične bankarske aktivnosti smanjuju se zbog straha od širenja i manjka povjerenja u druge nacionalne bankarske sustave. Ono što daje posebnu važnost ove uredbe jest urediti one aspekte koji su potrebni kako bi se osiguralo da jedinstveni mehanizam sanacije provodi ovu direktivu. Trebaju biti na raspolaganju odgovarajuća dodatna financijska sredstva, a Komisija i odbor također podliježu svim ostalim relevantnim odredbama prava Unije uključujući obvezujuće regulatorne i primjenjive tehničke standarde.